Bien sûr, quand on parle de concession, on parle de concession de services et dans la grande majorité des cas, il s'agit de la concession de services d'intérêt économique général si ce n'est de la délégation de service public.

Ces deux éléments des traités sont relatifs aux services d'intérêt économique général et font leur entrée, enfin, dans le droit dérivé. J'en retiendrai l'affirmation essentielle la liberté des États membres et des autorités publiques de définir ce qu'est un SIEG et la manière dont ils souhaitent les organiser et les financer.